hæstvirtur utanríkisráðherra kom ekki inn á meðal annars þetta að ég dró sérstaklega fram í minni fyrri ræðu hvað það hefði verið sérstakt að ratsjárstofnun sem er í viðkvæmri stöðu og þar eru miklar breytingar sem eiga sér stað á sama tíma var forstjórinn beðinn um að hætta en látum það vera ef hæstvirtur ráðherra vill ekki koma inn á það í seinni ræðu hæstvirts utanríkisráðherra kom fram að við ættum að sýna staðfestu í afganistan varðandi friðargæsluna í afganistan og hæstvirtur ráðherra var að taka undir ræðu háttvirts þingmanns

sýnd varðandi írak í írak báðu írakar um verkefni sem farið var í nato verkefni og það verkefni var það að sjá svo um að þeir gætu gætt eigin öryggis það er mjög erfitt ástand bæði í afganistan og írak og þar var ekki sýnd staðfesta þar var bara ákveðið að draga til baka þennan eina fulltrúa þessa einu komu sem við vorum þar með í upplýsingastarfsemi mér fannst þetta mjög röng ákvörðun á sama tíma og við erum að sækjast eftir sæti í öryggisráðinu þá erum við að hoppa út úr

á sér stað í ég held þremur ályktunum ríkisvaldsins

en við ætlum aldeilis ekki að vera þeim í nato í verkefni í írak það er ekki mikil staðfesta þannig